De rapporteur wil bijvoorbeeld een Europese regeling inzake minimuminkomen, een Europese werkloosheidregeling, een Europese richtlijn over het evenwicht tussen werk en privéleven, en noem maar op.

Dit heeft als onvermijdelijk gevolg dat we de burger nog verder van Europa vervreemden.

Ten tweede betreur ik de herhaaldelijke veroordeling van atypisch werk. Nee, we mogen absoluut geen werkende armen creëren.

Flexibiliteit op de arbeidsmarkt creëren schept kansen en ik geloof sterk in het geven van kansen aan mensen, dit uiteraard in combinatie met een goed sociaal vangnet wanneer nodig. Tot slot betreur ik dat het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief er niet in slaagt om jongeren op een structurele manier aan werk te helpen maar net leidt tot het tegenovergestelde.